Bármennyire fontos stratégiai partner is az Európai Unió számára Kína, mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül mindazt a jogsértést, ami Kínában megfigyelhető. Különösen aggasztó a tibeti és az ujgur kisebbség jogainak a korlátozása, megsértése, a politikai ellenzék jogainak a megsértése. És a kereskedelem terén is lépéseket kellene tenni, hiszen diszkriminálják az európai uniós cégeket. Az unió részéről azonban azt is végig kellene gondolnunk, hogy mi legyen a viszonyunk azokhoz a kínai cégekhez, amelyek Európában szeretnének befektetni. Én azt hiszem, hogy az Európai Uniónak is nyitottabbnak kellene lenni ezen cégek irányában, hiszen szükség van a befektetésre, új munkahelyek teremtésére Európában különösen az élen járó technológiák, a telekommunikáció és az informatika terén.